háttvirtur þingmaður segir að ég þykist taka málið alvarlega en reyndin sé önnur

og niðurstaða hæstaréttar er óvefengjanleg nú hún er óvefengjanleg og þetta sagði ég í mínu máli að sjálfsögðu hann hefur úrskurðað þessa kosningu ólögmæta og við stöndum frammi fyrir því nú ræðum við um það hvar ábyrgðin liggur hvað hafi farið úrskeiðis hvar eru brotalamirnar sem við þurfum að laga meðal annars í lagasetningu þar vísa ég til alþingis sjálfs sem smíðaði lögin og ég vísa til framkvæmdarinnar og horfi til allra framkvæmdaraðila þar á meðal þess ráðuneytis sem ég er í forsvari fyrir til landskjörstjórnar til sveitarfélaganna til allra aðila ég leyfi mér að ræða líka lögin sem hæstiréttur grundar ákvörðun sína eða úrskurð á og þær forsendur sem hann gefur sér má ekki ræða þetta